Proto mě velmi znepokojují pokusy o prosazení konsolidovaného základu daně. Na jednu stranu předložený návrh operuje argumenty, že konsolidace základu daně z příjmu sníží administrativní zátěž podniků. Bohužel ale opomíjí fakt, že společný základ daně by nutně musel být v některých zemích širší, než je současný stav. Tím se v těchto zemích nepřímo zvýší daňová zátěž, aniž by došlo ke zvýšení nominálních daňových sazeb. Předložený návrh představuje dračí vejce, kterým se Komise snaží prolomit daňovou suverenitu členských států. A plíživým způsobem zahajuje harmonizaci daňových sazeb. To vše přichází v době, kdy Evropu obchází strašidlo stagflace. Namísto toho, abychom se snažili podpořit konkurenci i mezi jednotlivými státy Unie, snažíme se pak touto plíživou daňovou harmonizací konkurenci spíše udusit.